Poštovana predsjedavajuća, prijedlog Komisije o Višegodišnjem financijskom okviru u manjim i slabije razvijenim članicama izazvao je, s pravom, veliko nezadovoljstvo. Novi prioriteti šalju lošu poruku da se odustaje od smanjenja razlika u razvijenosti među članicama, a zajednička sredstva preusmjerava u ciljeve važne velikim i utjecajnim članicama. Kako drukčije protumačiti smanjenje potrošnje u području kohezije s istovremenim jačanjem uloge kohezijske politike u dugoročnoj integraciji migranata? Dolazim iz Hrvatske, države koja prvenstveno ima problema s iseljavanjem mladog i radno sposobnog stanovništva. Nama su potrebna veća kohezijska sredstva za dostizanje europskog standarda. Važno nam je i sačuvati život u ruralnom prostoru i podići konkurentnost poljoprivrede, što uz manja izdvajanja za zajedničku poljoprivrednu politiku nećemo moći. Ovaj prijedlog cementira postojeće stanje i dijeli Uniju na prvorazredne i drugorazredne članice. Ta je podjela meni apsolutno neprihvatljiva, a trebala bi biti i svima nama u ovome domu.